Und drittens Damit Europa als teure Energieinsel nicht weiterhin Wachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand exportiert, muss dieses System auf globaler Basis wirksam sein. Deshalb fordere ich die Kommission auf, sich sofort für ein verbindliches und globales Emissionssystem einzusetzen.